því að þakka þær yfirlýsingar sem ráðherrar ekki síst fjármálaráðherra hafa gefið um stuðning við bjargráðasjóð og eins að nægir fjármunir séu í viðlagatryggingasjóði til að standa við bakið á fólkinu sem hefur orðið fyrir verulegum áföllum undir fjöllunum og í mýrdalnum og á áhrifasvæði eyjafjallajökuls það er á þessum stundum sem þjóðin uppgötvar að hún er ekki stór og stendur ein sem ein þjóðarsál við höfum gert þetta oft áður vestmannaeyjagos snjóflóð jarðskjálftar á suðurlandi og það er á þessum tímum sem við uppgötvum að við stöndum best og traustust og náum bestum árangri með því að standa saman þess vegna er það mjög mikilvæg yfirlýsing að hún komi úr þingsal í dag að við sem hér erum ríkisstjórn og stjórnmálaflokkar stöndum einhuga á bak við þær aðgerðir sem staðið er í og þær gagnist fólkinu og fólkið sem þarna þarf að búa við þessi áföll hafi þann skilning að finna fyrir því að á bak við það sé staðið og til þess sé hugsað það eru fjölmargir þættir sem hafa gengið vel við höfum komið upp áður og hrósað bæði almannavörnum

í öllum sínum störfum við það hefur bæst núna að fjölmargar aðrar stofnanir bæði ríkis og sveitarfélaga hafa komið að þessu verki svo eftirtektarvert er hreinlega og maður fyllist þeirri bjartsýni að hægt sé að endurreisa samfélagið úr þessu efnahagshruni að við getum nýtt okkur þessa fagmennsku þessa samstöðu sem við náum fram þegar náttúruöflin ráðast gegn okkur og hafa svo sem gert í gegnum aldirnar ég tel þetta afar mikilvæga yfirlýsingu og vil hrósa ríkisstjórninni fyrir að koma fram með hana svona afdráttarlausa því að það er svona rétt eins og komið hefur fram í umræðunni að það þarf að skapa bjartsýni og von og trú auðvitað veit enginn hvernig náttúran ætlar að hafa þetta hversu langar eða erfiðar þessar hamfarir verða en við verðum að hafa þá trú að þær endi og þegar þær endi hefjist endurreisnin á þessu svæði eins og öllum öðrum svæðum á landinu sem hafa orðið fyrir áföllum á liðnum árum áratugum og árhundruðum það er mikilvægt að skipta þessu upp í tvennt að horfa annars vegar inn á við að horfa á sálgæslu og heilsugæslu og öryggismál og til þess þarf jafnvel að koma til fleiri hlutir frá ríkisvaldinu eins og um fjárstuðning til ýmissa stofnana ríkisvalds og sveitarfélaga án snúa að þessu máli björgunarsveitanna sveitarfélaganna á svæðinu sem gætu bæði orðið fyrir verulegu tekjutapi og eins auknum útgjöldum vegna þessa og eins vísindasamfélagsins því að það er þessi hópur sem hefur sýnt sig að geta stutt vel og rækilega við bakið á fólkinu og ég hef heyrt það á fólkinu undir eyjafjöllunum og mýrdalnum á þessu svæði að það er þakklátt fyrir þá vinnu og þann stuðning sem það finnur að menn leggja á sig en það þarf líka að horfa út á við því við erum að velta fyrir okkur að ferðaþjónustan verði okkar ein helsta atvinnutækifæri og atvinnugrein í framtíðinni og það er augljóst að koma þyrfti til þess að ferðaþjónustan yrði styrkt með einhverjum hætti sett aukið fjármagn til markaðssetningar eða með einhverjum þeim hætti að tryggja að ferðaþjónustan sem verður fyrir nokkrum áföllum vegna afbókana treysti sér til að halda áfram og sækja fram því að auðvitað munum við komast í gegnum þetta eins og hvað annað það eru líka nokkrir þættir sem ríkisvaldið þyrfti kannski að velta fyrir sér að liðka fyrir í daglegum störfum sem óhjákvæmilega verða að koma til og ég treysti því að ríkisvaldið og ríkisstofnanir verði tilbúnar til þess en ég vil ítreka að það sem mikilvægast er hér og nú að þau skilaboð séu afar skýr og mér heyrist að þau séu það að allur þingheimur ríkisstjórn allir flokkar og þjóðin öll stendur á bak við það fólk sem er að berjast við náttúruöflin bæði daga og nætur og með samstöðunni munum við án efa komast í gegnum þennan skafl eins og svo marga aðra en til þess þarf framsýni og dug og þekkingu og ég hef fulla trú á þeim aðilum sem eru að vinna á þessu sviði í dag